Igazából ennek a mai vitának azért van egy két olyan tanulsága, amiről most még kevesebbet beszéltünk, de talán később érdemes lesz, és itt elsősorban a Bizottsághoz szeretnék fordulni. Ugye a nagy cégek, főleg a multinacionális cégek valóban monopolhelyzetre törekszenek, de azért a kapitalizmus már csak úgy működik ugye, hogy szeretnék, hogyha az ő befektetéseiknek, tehát a kutatásra költött pénzeknek valahogyan garantált visszajövetele lenne. Amennyiben azt mondjuk nekik, hogy ezt ne csináljátok amúgy én is azt mondom, ne csinálják akkor viszont az európai kutatóintézeteknek, az európai akadémiáknak kellene az élére állni a fejlődésnek, és ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a Bizottságnak érdemes lenne átgondolni, miként tudja az innovációt segíteni az európai közösség az adófizetők pénzéből az akadémiai kutatások szintjén.